Il ne s'agit pas de les condamner en général, ce serait d'ailleurs totalement irréaliste ils peuvent servir l'économie réelle. C'est d'ailleurs pour cette raison je le dis à Madame Vicky Ford que, lorsque des entreprises utilisent ces produits pour se couvrir contre certains risques et préserver leur activité économique, nous avons prévu un certain nombre d'exemptions. En revanche, lorsque les entreprises utilisent ces produits comme des banques le font, il n'y aura pas d'exemptions. Mais ce dont il s'agit, ce n'est pas de condamner les produits dérivés, mais de s'assurer de la manière dont ils sont construits, dont ils sont proposés et utilisés, dont ils sont échangés, dont ils sont couverts, ce qui, visiblement, n'a pas été le cas

Mann, ont évoqué le manque de transparence que le rapporteur et moi même avons souligné et qui justifie ce texte.

Je remercie Monsieur Canfin d'avoir rappelé et c'est la vérité, je lui en donne acte que le texte de la Commission avait été amélioré sur un certain nombre de points grâce au Parlement.

La chose est essentielle pour que le régulateur puisse travailler efficacement. Pour cela, nous discutons j'allais dire quotidiennement sur le plan technique, avec les États Unis et les régulateurs américains pour garantir l'accès aux informations des dispositifs de coordination Mme Swinburne a évoqué ce point et la réciprocité totale, complète et sincère entre Américains et Européens. Nous n'y sommes pas encore, mais nous sommes dans une démarche parallèle de vote dans le cadre de la Dodd Frank Act et des textes que les régulateurs américains peuvent établir parfois même sans mesure législative et nous mêmes, ici même, au Conseil et au Parlement. Je voudrais qu'il y ait un accord, en effet, pour éviter toute position qui serait contraire aux règles de concurrence et donc source de surcoûts pour l'économie. Enfin, je dis à Madame Bowles Oui, bien sûr, pas d'exemptions sans analyse préalable par l'ESMA. Monsieur Canfin, vous avez raison quant à la nécessité d'éviter toute concurrence prudentielle, touchant aux conditions de sécurité dans lesquelles doivent opérer les chambres de compensation. Je voudrais d'ailleurs dire que, sur ce point, il me semble utile que le Comité européen du risque systémique puisse jouer un rôle dans cette vigilance.

M. Gauzès a rappelé le souci que j'ai de bâtir cette architecture avec vous et avec le Conseil, brique par brique, produit par produit. Nous avons ici une brique importante, majeure, quand on voit les volumes des échanges qui sont concernés. Il a également évoqué l'ESMA. C'est un point essentiel, nous devons utiliser chaque texte, Mesdames et Messieurs les députés, pour donner toute sa force et son efficacité à ce dispositif que vous avez voulu avec un règlement, avec des compétences

vous

à gré. Naturellement, c'est là que se concentrent le risque et l'absence de transparence, d'où la décision du G20 et la proposition de la Commission. Nous sommes naturellement très attentifs, Monsieur Domenici, à nos relations avec le Conseil et je veux, à cet instant, remercier la présidence hongroise pour tous les efforts qu'elle a déployés pour faire avancer ce texte. Je voudrais dire un mot d'un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, bien avant d'ailleurs que j'exerce cette fonction celle des matières premières.

Nous ne devrons pas nous contenter de cela sur la question des matières premières et de la maîtrise des risques de spéculation j'allais dire d'hyperspéculation qui viennent accélérer les phénomènes de volatilité des prix, au détriment souvent des personnes les plus fragiles, notamment dans certains pays d'Afrique. Nous allons faire des propositions sur les limites de position, sur la responsabilité, mais le texte que vous allez adopter j'espère dans quelques semaines et les amendements sur lesquels vous allez vous prononcer constituent un des instruments de transparence et de responsabilité sur les marchés de matières premières.